Podle mého názoru utváření společné zahraniční a bezpečnostní politiky nelze provádět bez dialogu s Ruskem. Do Evropské bezpečnostní agentury, jež zahrnuje Spojené státy, NATO, OBSE, mezinárodní dohody o odzbrojení, by mělo být v dialogu zahrnuto i Rusko. Chtěl bych proto vyzvat Radu i Komisi, aby přijaly konstruktivní a otevřený postoj k případným rozhovorům mezi Evropskou unií, Spojenými státy a Ruskem o obnovení transatlantického dialogu v oblasti bezpečnosti založeného na helsinském procesu. Jsem toho názoru, že tyto rozhovory by měly zahrnovat i diskuzi na téma protiraketové obrany.

Podle mého názoru dohodu nelze nechat jenom na Spojených státech a Rusku.